tillögu til þingsályktunar um prest á þingvöllum nú er það svo virðulegi forseti að það er prestur sem sinnir þingvöllum að hluta en þessi tillaga ályktar að lengra sé gengið hún ályktar að fela dóms og mannréttindaráðherra hæstvirtur innanríkisráðherra að semja við þjóðkirkjuna um fasta þjónustu prests tengda þingvöllum og þingvallakirkju þannig að guðsþjónustur megi vera þar allar helgar ársins þetta er auðvitað hugsað í virðingarskyni við þingvelli virðulegi forseti virðingarskyni við kirkjuna virðingarskyni við sögu okkar þar sem kristni var lögtekin á alþingi árið þúsund með tilliti til þeirra hugmynda sem liggja að baki þessari tillögu að gera þarna eiginlega þingvallakirkju að föstum lið föstum möguleika fólks í landinu til að heimsækja á helgum dögum og auðvitað hlyti slíkt að vera opið fyrir kristna söfnuði aðra en á þingvöllum slær íslandsklukkan í sál íslendinga og gamla kirkjan sem þar stendur er tákn um auðmýkt lítillæti og þakklæti íslensku þjóðarinnar fyrir kristnina þann sið sem var tekinn upp á alþingi á þingvöllum árið þúsund og gerðu íslendinga að einni þjóð oft var þörf en nú er nauðsyn að þétta raðirnar fyrir íslenska þjóð þetta getur verið liður í því virðulegi forseti að hnykkja þarna á og koma fastari sessi á það starf sem er mögulegt að starfrækja í þessari litlu íslensku gamaldags kirkju á rótum trúar hefðar og siðar hefur íslenska þjóðin komist í gegnum þykk og unnt með ótrúlegu æðruleysi gat á móti hafi blásið oft og tíðum og það er engin spurning um það að samkomur þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga í þingvallakirkju yrðu uppbót og styrkur fyrir íslensku þjóðina og það er ekkert

á þessari ósk tiltölulega auðveld lausn að semja um það að fela prestum landsins að skiptast á um það að fela í þingvallakirkju þá væru prestarnir kannski annaðhvort ár í þessari litlu kirkju og það yrði fastur atburður tengdur mannlífi þjóðlífi og trú að bjóða upp á slíka þjónustu í þingvallakirkju slíkt ætti að vera auðvelt fyrir okkar skeleggu prestastétt og segja má að þarna sé komið kannski inn á það starfssvið sem kirkjan sjálf skipuleggur og hrindir fram en við flutningsmenn teljum þetta svo mikilvægt að styrkja stöðu þingvalla og þeirra þátta sem ég gat um í upphafi tengda kirkjunni að menn leggist á eitt um það að ganga fram eins metnaðarfullt og mögulegt er við teljum að skipulegar samkomur í þingvallakirkju sem fastur liður mundu stækka helgi íslands og ekki síst helgi þingvalla fyrir litla þjóð veiðimannasamfélags sem því miður kannski margir íslendingar gera sér ekki grein fyrir að er grundvöllur alls okkar starfs á íslandi þá er mjög mikilvægt að ankerin séu á sínum stað hverju svo sem fram vindur að öðru leyti þess vegna er þessi tillaga sett fram virðulegi forseti að styrkja stöðu þingvalla og þess starfs sem þar getur verið tengt þjóðinni um aldir alda og ætti að geta gert þjóðinni gott með litlum tilkostnaði